Deswegen begrüße ich, dass die georgische Regierung dazu eingeladen hat, so viele Wahlbeobachter so lange wie möglich zu schicken, damit hier wirklich überprüft wird, ob die Verfahren eingehalten werden. Ich finde, das ist eine relativ gute Entwicklung. Da ist man vielleicht als Hooligan 45 Tage im Gefängnis, in der Ukraine sitzt man sieben Jahre im Gefängnis, das mag noch einen kleinen Unterschied deutlich machen. Aber wir müssen sehen, dass Versammlungsfreiheit gewährleistet sein muss, dass Wahlen gewährleistet sein müssen, dass freie Medien erlaubt sein müssen. Wenn ich sehe, dass wir eine Vielzahl unterschiedlicher Fernsehanstalten dort haben und es möglich war, am

Wenn ich allerdings sehe, dass mit den Blusen der Partei des reichen Iwanischwili Fernsehapparate verteilt werden im Sinne einer Parteienfinanzierung, Bruch aller Regeln von Parteienfinanzierung, Intransparenz von privatem Geld, das da hineinfließt, von jemandem, der 6 Milliarden Euro in Russland verdient hat dann werde ich ein bisschen misstrauisch und frage mich, ob nicht nach beiden Seiten